Au niveau sécuritaire, en dehors des grandes villes, le gouvernement de Kaboul est toujours face aux seigneurs de la guerre.

Au niveau géopolitique, le désordre afghan s'est déplacé au Pakistan et, depuis la chute de Musharraf, cette puissance nucléaire, qui avait droit, elle, à sa bombe, est également en totale dérive dans la région. L'Union ne doit pas rajouter du désordre au désordre en voulant intervenir à tout prix. En réunissant les acteurs régionaux Iran, Russie, Chine et en soutenant les équilibres des puissances, elle fera œuvre de paix, et non en intervenant directement.